Jest to oczywiście kwestia środków finansowych, którymi dysponujemy.

Bardzo chcielibyśmy pomóc, ale musimy wiedzieć jakimi środkami dysponujemy. Tu jest propozycja głosowania najpierw nad zmianą 812, taka jest propozycja.

Jak wyglądają sprawy finansowe, możliwości finansowe?